Orizont Europa este un program extrem de important pentru viitor, cu un impact asupra mediului de cercetare și inovare al Uniunii pentru următoarea perioadă bugetară și cu un impact asupra economiei, competitivității și nivelului de trai din Uniune. Prin știință, inovare și cercetare fundamentală, Europa poate deveni competitivă și poate rămâne în fruntea cercetării și inovării globale, creând locuri de muncă de calitate. Înainte de această dezbatere am revizuit punctele esențiale pentru Parlamentul European și pot spune că rezultatul acestor negocieri acest acord parțial reprezintă un succes pentru că 1. Principiul excelenței rămâne principiul de bază în selectarea tuturor proiectelor și excelența este susținută și promovată în cadrul întregii Uniuni.

Cel puțin 35 din bugetul total al acestui program va fi alocat pentru a sprijini obiectivele Uniunii Europene în materie de climă, ceea ce va stimula produsele mai ecologice, cu o valoare adăugată durabilă pentru utilizatorii finali.

Decalajul de cercetare și inovare la nivelul Uniunii va fi redus prin creșterea participării în Horizon Europe în comparație cu programul cadru anterior pentru statele membre cu performanțe pe cercetare și inovare scăzute, dar și prin asigurarea unui buget de 3,3 din viitorul program cadru pentru aceste state în componenta de widening a programului. Doar dacă suntem cu toții mai competitivi pe partea de cercetare și inovare vom face ca Europa să fie cu adevărat competitivă în aceste domenii.

Elementele de noutate precum EIC Consiliul european al inovării și misiunile vor contribui, pe de o parte, la creșterea competitivității Uniunii Europene și, pe de altă parte, vor produce rezultate tangibile pentru toți cetățenii europeni. Au fost stabilite cinci arii ale misiunilor unu adaptarea la schimbările climatice, doi cancer, trei oceane sănătoase, patru orașe neutre din punctul de vedere al crimei, cinci alimentația și sănătatea solului și așteptăm cu interes selecția primelor misiuni care vor trebui să răspundă nevoilor cetățenilor. Începând cu ultimele două programe cadru, s a pus un accent tot mai mare pe inovare și nu contestăm importanța acesteia dar Orizont Europa trebuie să sprijine toate etapele cercetării și inovării, inclusiv colaborarea în cercetarea de bază. Cercetarea este excelentă și, în special cea fundamentală, reprezintă un element esențial și o condiție importantă pentru a răspunde obiectivelor și priorităților politice ale Uniunii Europene. Programul vizează simplificarea administrativă continuă și reducerea sarcinii pentru beneficiari. Vreau să subliniez că Parlamentul European a fost un partener serios și implicat din punctul de vedere al conținutului, ca și din punctul de vedere al calendarului extrem de ambițios. Acest rezultat va fi validat prin votul din plen cu privire la acest acord parțial. Rezultatele obținute în cadrul acestor negocieri demonstrează un angajament puternic față de cetățenii și comunitatea noastră de cercetare. Aș dori, de asemenea, să subliniez că chestiunile care nu fac obiectul acestor negocieri, precum bugetul și cooperarea internațională, sinergiile, Parlamentul European se angajează ca, împreună cu un buget de 120 de miliarde de euro propunerea noastră să le discutăm în viitorul Parlament European. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit președinției României, care a avut un rol extraordinar în finalizarea acestui dosar, să îi mulțumesc domnului comisar Moedas și echipei sale pentru modul deosebit în care a reușit să lucreze și să producă aceste rezultate, să le mulțumesc colegilor mei mulți dintre ei se află în această sală pentru modul extraordinar în care au colaborat, pentru că, pentru prima dată, Parlamentul European a avut o unanimitate în cadrul grupurilor politice. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc să avem împreună succes și să ne bucurăm de Horizon Europe